Monsieur le Président, Monsieur Diamandouros, Monsieur le Commissaire, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je crois que l'on peut voir la mission de médiateur européen selon deux objectifs. Il y a tout d'abord l'objectif légal, qui consiste en la garantie du respect, par les institutions européennes, du droit fondamental qu'est la bonne administration. Faire respecter ce droit est l'essence même de la fonction de médiateur. Et ici, nous sommes à un moment charnière dans la mesure où le traité de Lisbonne, qui comprend désormais la Charte européenne des droits fondamentaux, consacre à son article 41 ce droit comme étant juridiquement opposable. Le Médiateur dispose donc aujourd'hui d'une base juridique que je qualifierai de renforcée pour mener à bien son action. Pour atteindre cet objectif de plein respect de la bonne administration, le Médiateur doit rester intraitable vis à vis des institutions. Les rapports spéciaux sont un outil qui prend ici tout leur sens. Ils permettent au Médiateur de mettre le doigt sur un cas de mauvaise administration flagrant, lorsque toutes les voies de résolution des différends ont été épuisées.

Diamandouros avec lequel il tente d'obtenir les informations qu'il est tout à fait en droit de demander. Le deuxième objectif est d'ordre moral. Il s'agit, pour le Médiateur, de promouvoir la culture du service, qui ne figure pas expressément dans les traités, mais qui fait bien partie des engagements auxquels se sont soumises les institutions. Pour garantir cette culture de service, deux choses sont essentielles. Tout d'abord, le Médiateur doit continuer, comme il le fait déjà depuis plusieurs années, à encourager les solutions à l'amiable.

Il doit ensuite continuer ses efforts en matière de communication, de sorte que les citoyens européens soient informés de leurs droits ainsi que des procédures existantes pour les faire respecter. À ce titre, l'établissement d'un guide interactif est une avancée importante et je crois que nombre de nos concitoyens vous en sont reconnaissants. Donc, le bilan d'activité 2009 du Médiateur est tout à fait positif. C'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans mon rapport. Toutefois, j'ai aussi inscrit certaines recommandations. D'abord, il me semble primordial de renforcer les liens avec les parlements nationaux et les médiateurs nationaux. Agir à Bruxelles sans s'assurer du lien au niveau national, cela enlève une grande partie de l'efficacité. C'est pourquoi j'invite le Médiateur européen à encourager davantage les médiateurs nationaux à procéder à des échanges réguliers avec leurs parlements nationaux sur le modèle des échanges établis entre le Médiateur européen et nous, le Parlement européen. À cette fin, le réseau européen des médiateurs est un outil considérable. Il me semble que le partage d'informations et de bonnes pratiques est primordial en ce sens. Je veux rappeler ici l'importance de la mise en place d'un portail Intranet commun aux médiateurs pour échanger toutes ces informations. Monsieur le Président, le citoyen doit être au centre des préoccupations. Transparence, proximité, bonne administration, culture du service, voilà les mots d'ordre. Or, cette proximité passe aussi par notre institution.

Diamandouros lorsqu'il consacre autant d'efforts à maintenir un lien constant avec le Parlement européen et, notamment, avec la commission des pétitions. Comme je l'ai souligné dans mon rapport, je crois qu'il serait très bénéfique pour nos deux institutions et, par delà, pour les citoyens européens que l'on échange davantage lorsqu'une enquête d'initiative est menée par le Médiateur.

Diamandouros s'est très bien attelé à la tâche qui lui a été confiée de rappeler les institutions à l'ordre lorsqu'elles s'égarent sur le chemin sinueux de l'opacité et de la mauvaise administration. Monsieur le Médiateur, je vous souhaite tout le meilleur et j'attends avec impatience de pouvoir lire votre rapport d'activité pour l'année